Herr Präsident, Frau Ratspräsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen!

Ich danke Ulrike Lunacek, dass sie sich erneut in dieser engagierten Weise um das Kosovo verdient macht, aber wir sagen immer Es müssen Fortschritte gemacht werden bei der Korruptionsbekämpfung, bei der Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort.

Deswegen möchte ich die zukünftige Regierung und mögliche Koalitionspartner der Regierung der stärksten Partei bitten, nur Koalitionsverträge zu machen, bei denen das Grenzabkommen mit Montenegro akzeptiert wird, und sonst bitte nicht in Geschäfte einer Koalitionsbildung einzugehen.